A fórumok kulcsszerepet játszanak az információcserében és az együttműködésben. Az egységes piac pedig abban, hogy a növekedési célok és a foglalkoztatásra vonatkozó célok teljesülhessenek. Az irányelv elfogadásában, és az intézkedéscsomag kidolgozásában az Európai Parlamentnek kulcsszerepe volt, és abban is, hogy jövő év végéig megállapodás szülessen. Azonban fontos, hogy ennek a megállapodásnak a rövid távú hatási is már érezhetők lehessenek. A gazdasági hozadék jelentős, amiről nem mondhatunk le. Azonban ehhez a tagállamoknak maradéktalanul meg kell valósítani az irányelv minden elemét, az egyablakos ügyintézéstől kezdve az információszolgáltatásig.

Ezért erőfeszítéseket kell tenni, hogy a szabályozásból adódó erőfeszítéseket csökkenteni lehessen. A Bizottság egyébként tett is egy ilyen vállalást egy hatásvizsgálatra.